Voorzitter, het spreekt voor zich dat elk element in de strijd tegen illegale immigratie op mijn steun kan rekenen. Als de immigratieverbindingsfunctionarissen het functioneren van Frontex, bijvoorbeeld, efficiënter kunnen maken, dan is dat een positieve zaak. Ik zou wel willen benadrukken dat wij ons niet blind mogen staren op institutionele en bureaucratische processen en dat wij het bredere geheel niet uit het oog mogen verliezen. Het probleem van de illegale immigratie is een politiek probleem dat een politieke wil vereist om tot oplossingen te komen. Welnu, vandaag stellen wij vast dat er nog altijd lidstaten zijn, zoals bijvoorbeeld België, die illegale immigratie om politieke en ideologische redenen belonen, door massaal illegalen te belonen met een regularisatie of een verblijfsvergunning. Op die manier wordt illegale immigratie niet bestreden, maar actief aangemoedigd.